Izvoli. Ja, hvala lepa. vsi predhodni razpravljavci so se nekako bolj osredotočili seveda na področje zdravstva, kar je nekako v resnici logično, ker so tam še vedno, velike težave in ker se dejansko mislim, da lahko strinjamo, da v tem pol leta, odkar smo imeli zdaj že odstopljenega ministra dejansko, ni prišlo na naše mize nič konkretnega, tiste stvari, ki so pa prišle, pa so bolj v resnici kazale na nerazumevanje določenih težav kot pa na kaj drugega, s tem mislim predvsem na eno rešitev, ki je bila posredovana po vsem tistem dogajanju pri nas v Celju, pa smo se potem že nekako na usklajevalnih sestankih uspeli dogovoriti, da tisto, kar je prišlo na mizo s strani ministra, mogoče ne rešuje točno, tiste problematike, ki bi jo bilo treba rešiti, ampak kakorkoli jaz od, novega kandidata imam seveda tudi visoka pričakovanja, jaz upam, da je sistem toliko znotraj seveda do zdaj spoznal, da bo uspel te probleme nasloviti, predvsem pa da ne bo podlegel raznoraznim pritiskom, ki smo jim bili preteklosti ves čas priča. Tisto, kar je za mene, mogoče tudi še celo bolj pomembno pa je seveda, okoljski minister in, nadaljevanje vseh prizadevanj na področju sanacije Celjske kotline, kot jih je, skupaj, z mano zastavil že minister, Leben. vsi veste, da sem si v preteklem mandatu zelo prizadevala za to in da so zdaj zadeve končno stekle, pomembno je, da so zagotovila tudi novega kandidata za ministra za okolje in prostor, da problematiko sanacije Celjske kotline razume enako, se pravi na način, kot jo razumem sama, kot jo, jo je, razumel tudi minister Leben in jo bo nadaljeval točno po teh korakih, tukaj imam ta zagotovila, torej, v letošnjem in v naslednjem letu je predvidena sanacija desetih vrtcev , tisto, kar je seveda prioriteta, to so naši otroci. Zavarovati je treba najprej seveda njih in ta, in ta sanacija se bo zdaj v teh dveh letih izvedla, za to je namenjeno približno milijon evrov sredstev, seveda pa to, pa se tu zadeva ne sme zaključiti, treba se je pogovarjati naprej, treba se je, truditi naprej. Tisto, kar mi je bilo všeč na sami predstavitvi kandidata Simona Zajca, je bilo, kako konkretno razumel posamezne problematike in, da, se je zavzemal predvsem za to, da je potrebno vzpostaviti več dialoga, se pravi, več dialoga z ljudmi, z nevladnimi organizacijami , s civilnimi iniciativami in na koncu koncev tudi z lokalnimi skupnostmi, kar je po mojem mnenju to bila glavna cokla, preteklih prizadevanj, da tega dialoga seveda ni bilo, če tega dialoga ni, ni možno priti do nekih skupnih rešitev , ni možno delati, tako rekoč z roko v roki in potem seveda določene rešitve nikoli, ne uzrejo belega dne. kandidat za okoljskega ministra je seveda v preteklem mandatu sedel tukaj poleg nas v poslanskih klopeh, nekateri ga zelo dobro poznamo . že njegovo delo v tistem mandatu kot poslanec državnega zbora je bilo zelo usmerjeno h konkretnim rešitvam, poglabljal se je res vsebinsko v vsako težavo, zahteval odgovore , zastavljal vprašanja in težil vedno k temu, da pridemo do nekega konkretnega cilja in do neke rešitve. Jaz sem prepričana, da če bo tako nadaljeval tudi na tem položaju, me popolnoma nič ne skrbi, da ne bo znal ven iz kože državnega sekretarja, ker je to v resnici v preteklih dneh že storil, in, sem seveda prepričana, da bo delo teklo nemoteno naprej, seveda smo pa tukaj tudi mi, ki moramo opozarjati na določene problematike, ki moramo skupaj z ministrstvom, si prizadevati, da se določene lokalne problematike, tudi rešijo. Kandidat je na zaslišanju, zelo konkretno že izpostavil mnogo, težav. veseli me, da je pri vsaki od njih že tudi razložil, kako jo je ministrstvo naslovilo ali pa jo naslavlja. zelo konkretno povedal tudi ustrezne rešitve, ki jih bomo dobili na mizo, in kot sem dejala že v predstavitvi stališča, v resnici on na tem že dela in je tik pred tem, da se te rešitve sprejmejo, za kar seveda, imamo potem glavno besedo tukaj, poslanci. Torej kot rečeno, jaz, upam in verjamem, da bosta oba kandidata delovala v dobro ljudi. okoljski minister tudi v dobro naših otrok in zdravstveni minister seveda v dobro, pacientov, v dialogu s konkretnimi rešitvami, predvsem pa zelo hitro in zagnano, to so tista moja pričakovanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima Marjan ...